Collega Salvini, è una vergogna sentirla in Aula.

No! Abbiamo lavorato nell'interesse delle piccole aziende, dei lavoratori, degli appalti pubblici sani come intende spiegare ai suoi elettori che è un fannullone in questo Parlamento? È solo in TV e mai in Aula, mai in riunione per lavorare. È una vergogna lei è un fannullone in questo Parlamento, lo dico io.